Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'adresse tout d'abord toutes mes félicitations à notre collègue Iturgaiz pour le travail accompli. Je suis d'accord avec le contenu du rapport, sur lequel je ne reviendrai pas. Cependant, je souhaite mettre l'accent sur deux problématiques importantes soulevées par le rapporteur. Tout d'abord, il est important d'informer nos concitoyens de la différence qu'il y a entre l'initiative citoyenne, le processus de dépôt d'une pétition au Parlement européen et le rôle qu'exerce le médiateur européen.

Ensuite, je me rends compte, lorsque je vais à la rencontre des citoyens dans ma circonscription, qu'ils ne connaissent même pas l'existence du droit à déposer pétition auprès du Parlement européen. Comment faire pour que les citoyens y voient plus clair et puissent mobiliser les moyens existant en leur faveur? Pour cela, il est absolument essentiel que le Parlement européen se dote de meilleurs outils de communication. Vous rendez vous compte qu'il n'existe actuellement pas de site internet pour expliquer clairement comment déposer une pétition? De la même manière, il n'existe pas d'informations disponibles pour les pétitionnaires afin qu'ils puissent suivre, en direct, l'état d'avancement de la pétition qu'ils ont déposée au Parlement. Ce manque de transparence n'est pas justifiable. Plus de visibilité est nécessaire pour que les citoyens prennent conscience que nous sommes à leurs côtés. Notre commission existe et travaille pour eux, et nous sommes à leur écoute. Le Parlement européen se doit de tout mettre en œuvre pour remédier à cette lacune de communication et mettre en avant le travail effectué qui est, certes, non législatif mais non moins important. Le citoyen doit être au cœur de nos préoccupations, notre commission tente de répondre à cet objectif jour après jour.